Zgodba filma, ki sem ga nedavno nazaj gledala in mi je bil zelo všeč, je v bistvu bolj tako komičen nastop, komedija oziroma standup nastop komika Boa Burnhama, z naslovom Inside. Je v okviru Netflixove produkcije in ta komik je samo v bistvu sproduciral celoten film, napisal zgodbo, vse te efekte, glasbo skomponiral, zapel, in tudi sam nastopa, v tej zgodbi. Zgodba je pa postavljena v eno samo sobo oziroma na eno samo prizorišče, kjer je hotel prikazati ta komik ne samo njihovo življenje v zadnjem letu in pol, ampak tudi življenje vseh v zadnjem letu in pol, torej v letu in pol epidemije. No, in prikazal je, kako točno se spopadamo, z osamljenostjo, mogoče z depresijo, z anksioznostjo, s pomanjkanjem teh človeških stikov in tudi, kako so se oni spopadali s tem, da leto in pol niso imeli nobenih nastopov. Kako težko je dobiti neko interakcijo, če delaš ti standup na način, da ne dobiš feedbacka, in seveda tudi, kako težko je v bistvu, ostati nekako priseben in funkcionalen v tem času, ko moraš biti nekako, se držati na distanci, biti osamljen. In v bistvu zelo lepo prikaže in zapelje celotno zgodbo, od tega, da je na začetku mu še kar tako v redu, da je, recimo si vzeli čas za to, da nekako oddahne si od vseh nastopov in od vsega tega hektičnega oziroma nonstop, nastopanja in nekega norenja, do tega, da nekako začne že sam sebi si iti na živce, da je ves čas na nekih družbenih omrežjih, da ves čas igra igrice, da, v bistvu tudi kritizira na neki način s tem svojim filmom, kako punce denimo na Facebooku ali pa na Instagramu objavljajo ves čas neke ene in iste vrste oziroma tipe, forme fotografij, in je tudi na neki način malo posmehljiv do vse te publike. potem je morda še zanimivo to, kako, se nekako, tolaži samega sebe, da pač ja, je res leto starejši, praznoval je sam rojstni dan, v svoji sobi, ampak pač bo boljše. Nekako na ta način hoče prikazati s svojim filmom, kako se spopada tudi sam z nekimi temi težavami, ke je že kot nekdanji youtuber pač bil oblegan z veliko pozornosti, pritiska, nadzorovanja. je pa zelo zanimivo sporočilo tega filma, no, da nekako v tem času je že biti, kriminalec, če ti je dolgčas oziroma če si apatičen oziroma če te ne prizadene vse to, kar se dogaja na spletu, če recimo res ne veš, ali pa ne najdeš nečesa, kar te zanima, na internetu, se pravi od različnih nasvetov gospodinjskih, kuhinjskih, do zadnjih novic. Bi lahko rekla, da je bila Srbija. Pa ne niti toliko zato, ker, mi je sama kot država lepa, zaradi kakšnih teh geografskih značilnosti, ampak bolj zaradi ljudi pa zaradi različnih, teh spominov, ki jih imam na to deželo, obiskala sem jo trikrat. Enkrat, z maturantskim, izletom, dvakrat samostojno. in takrat, ko je bil maturantski izlet, je bilo seveda zaradi, žurk, zaradi čevapčičev, zaradi, ljudi, ki sem jih tam spoznala, tudi zaradi, kakšnih ogledov, ki smo jih imeli skupaj. no potem, takrat bolj samostojno. sem pa spoznala tudi bolj ta del Zemuna pa Novega Sada, kjer sem pa bila obakrat na nekakšni, izmenjavi. Takrat v Novem Sadu še s fakulteto, v Zemunu z gimnazijo. In, čeprav je Zemun bil tako, da smo se, ker večino nahajali oziroma zadrževali v gimnazijskih prostorih, mi je bilo zelo zanimivo, ko smo šli pač na kakšne te splave pogledat, ko se pač začneš nekako učiti tega jezika, ko spoznaš te domačine. in tudi ko vidiš, da je v bistvu ulica v Srbiji lahko tudi zelo umazana, taka zanemarjena, ampak da jih to čisto nič ne gane oziroma da glih tako živijo naprej. V spominu mi je najbolj ostalo iz Novega Sada to, kako smo se vsako jutro sprehajali vse od tega študentskega kompleksa do, fakultete za družbene vede, če nekako prevedem, po njihovo, ob reki Donavi, zato, ker je bilo res tako mirno, spokojno, nobene te napetosti se ni čutilo niti zjutraj za tja niti za zvečer nazaj. In res, tam ob reki Donavi je urejena taka lepa pešpot, polno klopc je postavljenih. ja, in na dan smo naredili tisti, ki smo hodili peš, tudi po trideset tisoč korakov, kar je bilo tudi tako, da smo združili prijetno s koristnim. je bilo pa zelo zanimivo, no, da smo se podali pač tudi izven Novega Sada, tudi v Sremski Karlovci smo šli. tam je zelo lepa razgledna točka, kjer se vidi v bistvu celotno mesto. Tudi en tak vodnjak je, kjer velja legenda, da pač tisti oziroma tista, ki pije iz tega vodnjaka, naj bi se, poročila z nekom, zdaj pa ne vem točno, a je iz prav Sremskega Karlovca ali je iz, celotne Srbije. Njihova gimnazija tam je zelo lepa. Potem zanimivo je, da sta čisto ena zraven druge pravoslavna in katoliška cerkev. zelo take lepe, no, so na splošno stavbe v tem delu mesta. Seveda rabimo najprej vok, zato, da bomo lahko noter dobro popekli meso pa zelenjavo pa da se bojo vsi sokovi nekako med seboj premešali. Potem pa najprej mariniramo meso, lahko si izberemo goveje, piščančje, lahko tudi kozice. Je pa dobro, da v marinado damo meso, ki se bo zmehčalo, ki bo postalo še bolj sočno zaradi tega. Potem rabimo za marinado arašidovo olje, sojino omako, mogoče še malo ostrigine omake. Potem rabimo česen, ingver, poper, lahko tudi bel poper, pa sol. In v to namočimo meso. Pol pa narežemo seveda zelenjavo, ke jo si pripravimo že vnaprej. Por, papriko, korenje, lahko tudi kakšne kalčke. Seveda rabimo tudi čebulo. In vse narežemo na take majhne koščke, toliko, da jih lahko damo v usta enkrat. korenček jaz ponavadi kar nastrgam na ribežen, sicer pa najprej vse skupaj pripravimo zelenjavo, jo nasekljamo, narežemo, da je pač lažje potem, ne, vse skupaj na hitro popeči. Potem pa damo v vok najprej olje, meso popečemo, toliko, da rata lepe barve. Dodamo še zelenjavo, ki smo jo nasesekljali pa narezali, naribali, in vse skupaj nekaj časa, pražimo oziroma, pustimo, da se sokovi prepletejo med seboj. Ta čas lahko v velikem loncu zavremo vodo, dodamo sol v vodo in skuhamo nudeljne, ki jih bomo dodali temu voku. Lahko morda tudi kakšne riževe rezance. V glavnem pač pripravimo tako, kot piše zadaj na vrečki navodilo. In potem torej to skuhano prilogo dodamo v, to mešanico mesa in zelenjave, ki smo jo dodobra prepražili. Vse skupaj dobro premešamo, lahko dodamo po želji še malo soje. in seveda aranžiramo s sezamom in pa z mletimi arašidi.